On pourrait les appeler les amants diaboliques qui sont soudés et prêts à tout, et même à commettre l'irréparable, puisque je pense que ce qu'ils veulent c'est vraiment mettre à mal l'économie européenne, tout cela pour éviter de participer au financement de notre modèle social, que cela soit les soins de santé accessibles et de qualité, la protection sociale, l'éducation pour tous, le soutien à l'emploi, une économie durable ou encore la sécurité pour chacun d'entre nous. Et malheureusement si ce n'est pas Apple ou les autres multinationales qui y contribuent, eh bien ce sont les petites et moyennes entreprises et nos citoyens qui doivent pallier l'incivisme des multinationales, avec comme résultat des citoyens et des petites et moyennes entreprises qui doivent payer plus d'impôts que ce qu'ils ne devraient. Et tout cela au profit d'Apple, de ses actionnaires, de ses dirigeants et de ses employés américains.

Très peu, hormis l'impression de financer le train de vie extravagant de la firme à la pomme.

Quant à l'Irlande, c'est le même discours, et pire, le gouvernement refuse de demander à Apple de rembourser les 13 milliards. Ce n'est pas un cas de figure unique car, contrairement à ce que mon collègue Sander a dit, il y a quelques mois, après une condamnation de la Commission européenne, le gouvernement belge a refusé, lui aussi, de récupérer auprès des multinationales le remboursement des sommes fraudées. On voit donc que la Commission, d'un côté, fait son travail mais que les États membres ne suivent pas cette voie.

On pourrait imaginer reverser ces moyens considérables dans le budget européen et les dédier, par exemple à la lutte contre la fraude fiscale.

Dans ce cas là, Caterpillar a organisé son évasion fiscale en Suisse, et non pas en Irlande, ça doit cesser.